Elnök Asszony! Az elmúlt időszak eseményei nyilvánvalóvá tették, hogy a terrorizmus is átalakult és egy új formájában veszélyezteti mindennapjainkat. A válasz erre a fenyegetésre mindenképpen gyors és hatékony kell legyen ha az Európai Unió nem tud intézményes választ adni, akkor a tagállamok fogják megtenni, az európai polgárok biztonsága ugyanis mindennél fontosabb. A terrorszervezetek műveleti területként tekintenek Európára, egy olyan kontinensként, amely nem képes megállítani a határain a terrorizmust. Nem engedhetjük meg, hogy európai állampolgárok kedvükre játszanak háborúsdit Szíriában vagy a világ más részén és aztán büntetlenül hazatérjenek Európába. Ez egy abszurd helyzet, amit meg kell állítani.